Es war schon ein Kampf zwischen Ideologie und Wissenschaft Beispiel Wald oder Beispiel Forst. Es ist halt nicht richtig, wenn ein Wald in Ruhe gelassen wird. Wenn ein Wald quasi mit sich selber im Gleichgewicht ist, findet da viel Gutes statt, aber es findet halt keine Speicherung von CO2 statt. Wir wollen unsere Wälder nachhaltig bewirtschaften, und eine nachhaltige Bewirtschaftung ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass der Wald, dass der Forst auch als CO2 Speicher fungieren kann. Ich bin dem Berichterstatter, Kollegen Lins, sehr, sehr dankbar, dass er diesen Bericht, wenn man so will, wieder näher an die wissenschaftlichen Fakten gebracht hat, damit unser Wald seine volle Funktionspalette erfüllen kann, nämlich dass er in seiner Schutz Nutz und Erholungsfunktion fungieren kann. Nun hoffe ich hoffentlich nicht vergebens noch auf eine unbürokratische Umsetzung der Verordnung.